Ivoorstropers zijn gewelddadige criminelen die ervoor gezorgd hebben dat de olifantenpopulaties in de afgelopen eeuw zijn gedecimeerd. De ivoorhandel heeft de olifanten aan de rand van de afgrond gebracht. Het is bijna onvoorstelbaar, maar nog elke dag worden 55 olifanten gedood.

Handel in ivoor is al bijna 30 jaar verboden. Toch staat Brussel nog steeds uitzonderingen toe voor zogenaamd oud ivoor. Daardoor kunnen bijvoorbeeld nog sieraden, schaakstukken en biljartballen hier op de markt komen en blijft de vraag naar ivoor bestaan. Europa vormt een heuse spil in de illegale ivoorhandel. De stropers opereren in georganiseerd verband en deinzen er niet voor terug om de olifanten uit te roeien. Commissaris, wees duidelijk. Laat geen enkele twijfel bestaan en verbied alle handel in ivoor. Als u dat niet doet, dan kunnen we samen toekijken hoe olifanten op brute wijze worden uitgemoord.